Am Anfang waren es die USA und Europa, die mit dem Begriff Entwicklung die Entwicklungsländer zur Zustimmung bewegen wollten.

Nur noch die großen Agrarexporteure Brasilien und Argentinien sowie vielleicht noch Indien sind wirklich daran interessiert, dass noch etwas passiert.

Wir können nicht so tun, als könnten wir so weitermachen.

Es wird immer wieder beschworen, dass die Doha Runde dem Wirtschaftsaufschwung frischen Wind gibt.

Es wird immer wieder beschworen, dass die Entwicklungsländer dann am Aufschwung teilhaben könnten. Aber wenn man wirklich einmal nüchtern Bilanz zieht, muss man sagen, das wird nicht für die Masse der Entwicklungsländer einen Aufschwung herbeiführen, sondern ganz im Gegenteil Der Netto Effekt ist für die meisten Entwicklungsländer eher negativ.

Sie hat dazu geführt, dass wir in den Industriestaaten einen enormen Rationalisierungsdruck hatten. Die Prozesse wurden industrialisiert, und für die Entwicklungsländer ist im Grunde genommen nichts dabei herausgekommen als destabilisierte Märkte. Anstatt dem Prinzip Ernährungssouveränität einen gerechten Stellenwert in der Diskussion zu geben, hat man eher dem Prinzip des absoluten freien Handels eine absolute Priorität eingeräumt.